nú verandi kvótakerfi byggist vægast sagt á vafasamri líffræði þar sem eingöngu er litið til veiða mannsins sem eina áhrifaþátt á stærð fiskstofna í þessum áætlunarbúskap sem sjálfstæðisflokkurinn hefur staðið fyrir hefur hvorki gengið né rekið enda má spyrja sig að reyna svona áætlunarbúskap í undirdjúpunum

og berja hausnum við steininn að reka kerfi sem gengur ekkert upp og stenst ekki neina líffræðilega skoðun ég hef ákveðið að beina

á lífríkið og dýrastofnarnir hafa áhrif hverjir á aðra ég spyr hæstvirtur sjávarútvegsráðherra hefur verið athugað hvort tengja megi afkomu lunda og annarra sjófugla við útbreiðslu og afkomu ýsustofnsins það er nú þannig að eins dauði er annars brauð í náttúrunni og fyrir um ári síðan var talsvert rætt um afkomu

svo sem krían og þá var bent á sandsílið og í kjölfarið bárust fréttir af því eða síðastliðið vor að hafró væri að rannsaka sérstaklega sandsílið en sandsílið er ekki einu sinni eingöngu æti fyrir sjófugla heldur er það mjög mikilvægt æti fyrir fiskstofnana nytjastofnana og það má reikna það út að ýsan þurfi að éta um fimm hundruð tonn á hverri klukkustund og drjúgur hluti þeirrar fæðu er einmitt sandsílið og hvers vegna ekki að spyrja sig þeirrar eðlilegu spurningar að ef útbreiðsla ýsunni og ef henni fjölgar mjög mikið hvorki að hafi ekki áhrif

mér finnst þetta vera mjög brýnt að hæstvirtur sjávarútvegsráðherra fari að velta þessu fyrir sér vegna þess að hann horfir ítrekað eingöngu á veiðar mannsins og hann hefur svipt heilu byggðarlögin svo sem bíldudal veiðiréttinum og kemur síðan með einhver falsloforð um byggðakvóta sem sjaldnast standa mér finnst þetta vera íhugunarefni að menn sýni ekki meiri vilja til að breikka sinn sjóndeildarhring til lífríkis hafsins og áhrifa mannsins á það